Danke schön, Herr Kommissar! Ich bin sicher, dass meine Kollegen und Kolleginnen, falls sie Beweise haben, sie Ihnen auch weitergeben werden.